Depuis août 2016, les exécutions sommaires, les meurtres d'enfants, le recrutement d'enfants soldats, les violences sexuelles frappent les populations civiles.

Même si l'enrôlement des électeurs semble s'accélérer, l'adoption des lois électorales et la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord sont autant de défis auxquels les autorités congolaises doivent répondre par la tenue d'élections libres, transparentes et démocratiques. Dans un contexte grave, le Parlement européen appelle les autorités congolaises et la communauté internationale à tout mettre en œuvre afin de respecter la totalité des engagements pris dans l'accord de la Saint Sylvestre, en ce compris la fixation d'un calendrier clair et précis pour la tenue des élections, sans modification de la Constitution.

Enfin, le Parlement européen soutient également les sanctions ciblées mises en place par l'Union à l'égard des responsables de graves violations des droits de l'homme. Je rappelle aussi que c'est au gouvernement de garantir la sécurité de sa population et qu'il en a la responsabilité.